Vážená paní předsedající, paní komisařko, dovolte mi říci, že jako stálý zpravodaj výboru INTA pro dohodu o volném obchodu Evropská unie Vietnam jsem nepodporoval položení této ústní otázky a zařazení nebo vyvolání této debaty. Nicméně ocitl jsem se ve výboru v menšině a to samozřejmě respektuji. Domnívám se, že otázce lidských práv byla během vyjednávání o této obchodní dohodě věnována velká pozornost, že závazky, které tam jsou popsány, jsou také dostatečné a že Vietnam je dodrží. A je také naším úkolem dohlédnout na implementaci té dohody. A jsem přesvědčen, že teď se musíme soustředit na finální fázi ratifikace dohody. Já jsem velmi rád, že dojde příští týden k jejímu symbolickému podpisu. V neposlední řadě mi dovolte zdůraznit, že jsem také rád, že se nám tady v Evropském parlamentu podařilo založit skupinu přátel Evropská unie Vietnam, ve které jsou zastoupeny úplně všechny poslanecké skupiny, což je skutečně výjimka, a já věřím, že tato skupina napomůže hladkému průběhu ratifikace této dohody.